vil þakka fyrir að við fáum tækifæri til að ræða aðeins sérmálin út frá þessari skýrslu sem komin er út það er hins vegar alveg ljóst að þessi umræða frú forseti er hvorki

veit að þeir ætla að tala á morgun sumir hverjir þannig að mér finnst eðlilegt að við byrjum þessa umræðu á þessum nótum sem við enduðum hana í gær með almennri yfirferð það er alveg ljóst að við höfum ekki getað farið gaumgæfilega yfir skýrsluna enn sem